Les Syriens veulent la paix et veulent que leur avenir cesse et je crois que c'est le plus important d'être décidé à Washington ou à Riyad.